í samræmi við aðra málsgrein fertugustu og sjöundu greinar þingskapa var forseta alþingis afhent í gær fjórtánda janúar endurskoðuð áætlun um framlagningu stjórnarfrumvarpa á vetrar og vorþingi ásamt áætluðum